Pozvaním človeka, ktorý je zodpovedný za masakry civilistov v Darfúre a je obvinený z vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti a genocídy, Keňa ukázala, že nové snahy o posilnenie slobody, demokracie a právneho štátu sú len prázdnymi slovami. Ľahostajný postoj Keni k plneniu svojich medzinárodných záväzkov považujem za veľmi znepokojujúci a pripájam sa k výzve, aby Keňa znovu potvrdila svoju politickú vôľu a odhodlanie plniť svoje záväzky vyplývajúce z Rímskeho štatútu upravujúceho Medzinárodný trestný súd.